í ályktunum fjórðungssambands vestfirðinga hafa komið fram óskir um hraðari endurnýjun og uppbyggingu á raforkukerfinu á vestfjörðum í þeim tilgangi að auka öryggi og hagkvæmni kerfisins sem síðan ætti að leiða til lægra raforkuverðs og aukins afhendingaröryggis bæði orkubú vestfjarða og landsnet hafa látið vinna áætlanir sem miða að því að auka orkuöryggi á vestfjörðum með því að styrkja línur og orkuflutningsbúnað bæði á norður og suðurfjörðum vestfjarða þær leiðir sem hafa verið skoðaðar eru annars vegar hringtenging og aukin flutningsgeta af landskerfinu eða frekari virkjun vatnsfalla á vestfjörðum samhliða styrkingu flutningskerfisins á undanförnum missirum hefur vesturverk á ísafirði unnið að því að skoða kosti virkjunar vatnasviðs hvalár í ófeigsfirði jafnframt unnu verkfræðingar forathugun á virkjun hvalár árið tvö þúsund og sjö og var sú athugun lögð fram í öðrum áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsorku og jarðvarma forathugun byggði meðal annars á rennslismælingum í hvalá sem hófust árið nítján hundruð sjötíu og sex forsvarsmenn vesturverks á ísafirði hafa látið vinna fyrir sig frekari athugun á hagkvæmni virkjunar hvalár sömuleiðis hefur vatnamælingum og jarðfræðiathugunum verið framhaldið fyrir tilstuðlan félagsins virkjunarsvæðið er afskekkt og erfitt yfirferðar og vesturverk hefur átt náið samstarf við landeigendur að finna leiðir til þess að lágmarka jarðrask vegna tækja sem eru nauðsynleg við rannsóknir uppi á heiðinni í aðalskipulagi árneshrepps sem hefur verið í vinnslu mun vera gert ráð fyrir hvalárvirkjun þá hefur fyrirtækið sótt um rannsóknarleyfi til iðnaðarráðuneytisins það hefur komið fram af hálfu forsvarsmanna landsnets að virkjun hvalár mundi stórauka öryggi í orkusölu á vestfjörðum og auk þess mundi slík virkjun skapa vinnu og skilyrði til enn frekari uppbyggingar á vegakerfinu á ströndum sem kæmi bæði íbúum og ferðamönnum að miklu gagni en vegurinn um árneshrepp eins og þekkt er er lokaður mikinn hluta vetrar og vart fær öllum að sumri vegna þess að vegurinn er ekki uppbyggður fyrir þunga umferð þar í ljósi þess að orkuöryggi er ekki viðunandi á vestfjörðum vegna aðstæðna á vinnumarkaði og efnahagsástandsins í landinu tel ég mikilvægt að allra leiða verði leitað til þess að hraða rannsóknum vegna virkjunar hvalár með því mætti auðvelda þeim aðilum sem hug hafa á að fjárfesta í virkjunarkostum næstu skref í miklu framfaramáli við megum engan tíma missa þess vegna spyr ég hæstvirtur iðnaðarráðherra í fyrsta lagi hvaða áform eru uppi um aukið afhendingaröryggi á vestfjörðum í annan stað hvaða áform eru uppi af hálfu ráðuneytisins um virkjun vatnsfalla á vestfjörðum og í þriðja lagi hvenær hyggst ráðherra gefa út rannsóknarleyfi vegna virkjunar hvalár í ófeigsfirði á ströndum